Deplâng, la rândul meu, lichidarea martorilor masacrului de la Maguindanao, în care nu mai puțin de 58 de persoane au fost ucise doar pentru că s au plasat în opoziție față de familia care domină regiunea. Este evident, în perspectiva noastră europeană, că statul filipinez are obligația de a îi condamna pe cei responsabili pentru această serie de crime, așa cum are obligația de a îi proteja pe martori în procese, astfel încât să existe o justiție corectă.